Man hat gehofft, dass die neuen biometrischen Reisepässe Fälschungen verhindern werden, also mehr Sicherheit bringen. Aber allein in Frankreich kursieren Schätzungen zufolge ca.

Diese Fingerabdrücke sind zum Teil aber nicht lesbar so eine Studie aus den Niederlanden. Mehr als ein Fünftel der dortigen Pässe waren unbrauchbar. Bei älteren Menschen, und auch bei Kindern, ist es noch schwieriger, die Fingerabdrücke richtig einzuordnen. Alles in allem scheinen die biometrischen Pässe wieder einmal ein teures, zweifelhaftes Mittel aus den USA zu sein, die Terrorismusbekämpfung zu intensivieren. Die Ergebnisse der Dreijahresstudie werden nun vorgelegt, und man wird genau evaluieren müssen, ob diese biometrischen Pässe auch endgültig Sinn machen.